della giustizia passano da strumenti concreti e incisivi, per cui sono fondamentali il pieno e il reciproco riconoscimento e la rapida esecuzione fra gli Stati membri. Per quanto riguarda il mandato d'arresto, è giusta la riflessione che è stata voluta dalla relatrice Ludford al riguardo di un uso secondo criteri di rigorosa proporzionalità, perché vi è l'esigenza da un canto di tutelare i diritti fondamentali e, dall'altro, di acquisire la certezza rispetto ad una possibile ipotesi di reato. Mi complimento con il collega Nuno Melo per l'attività eccellente che ha posto in essere con riferimento all'ordine europeo d'indagine la raccolta di prove secondo criteri rigorosi e concreti che favoriscano la certezza del diritto. Non vi è dubbio che in questo momento la cooperazione giudiziaria di polizia è essenziale nella costruzione di questo spazio di giustizia. Per poterlo fare bisogna ridurre evidentemente l'uso del mandato di arresto europeo ai casi nei quali vi è un contrasto al crimine transnazionale e in tutti quei casi in cui è necessario il ricorso ad un provvedimento di custodia cautelare. Per quanto riguarda l'ordine europeo d'indagine, invece, è importante avere previsto che i costi siano a carico dello Stato d'esecuzione, così come è importante aver pensato e riconosciuto l'audizione dei testimoni anche attraverso le videoconferenze. Non vi è dubbio che il sistema di informatizzazione rappresenta un modello di riferimento anche sul piano organizzativo.